Wer schlampt? In 80 der Fälle sind es die Mitgliedstaaten, die sozusagen in gemeinsamer Verantwortung für diese Ausgaben stehen. Es sind oftmals die Mitgliedstaaten. Wir erinnern uns alle an den britischen Premierminister Cameron, der unserem Parlamentspräsidenten gesagt hat, ihr braucht nicht nach mehr Geld zu fragen, ihr müsst erst einmal dafür sorgen, dass das Geld besser ausgegeben wird. Und welches Land war 2010 der größte Sünder?

Weil die Regeln zu kompliziert sind. Deswegen möchte ich die Kollegen, insbesondere aber auch die Kommission, darum bitten, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten für einfachere Regeln zu kämpfen, für bessere und einfachere Überwachungssysteme und auch für die Einführung neuer Elemente. Wenn Sie z.

in der Forschungspolitik eine Belohnung, einen Preis, einführen für ein besonders gelungenes innovatives Projekt, dann ist es viel einfacher, das zu überwachen. Ähnliches gilt für die Kohäsionspolitik, wo wir durch projektbezogene Darlehen einen Hebeleffekt erzielen könnten.